Monsieur le Président, la Commission propose d'accélérer le processus de déboursement des fonds à allouer dans le cadre de l'assistance macrofinancière aux pays tiers. Les obstacles qu'elle rencontre dans ce domaine sont classiques la tendance à la multiplication des précautions et contrôles fait qu'il est difficile de répondre suffisamment rapidement aux besoins des pays partenaires dépendant de l'aide macrofinancière.